Najlepša hvala, za besedo. V zadnjih nekaj mesecih se v medijih pojavlja vse več člankov na tematiko, ki jo danes izpostavljam, in sicer na področju zakonite uporabe električnih skirojev. Le-ti so tako pri nas, kot, tudi drugje v Evropi v smislu urbane mobilnosti v vedno večjem porastu. In večinoma je uporabnikov takšnih skirojev, kot tugi tudi drugih posebnih prevoznih sredstev, v interesu, da na cilj pridejo čim hitreje in hitreje, kot bi prišli peš. V medijih so med drugim poročali tudi o tem, da je trg souporabe skirojev že zahteval prve žrtve, tako po pri poslovanju - nekateri so namreč propadli, kot pa tudi med uporabniki zaradi nesreč in poškodb, večinoma seveda v Združenih državah Amerike. A kljub temu se električni skiroji že predstavljajo kot rešitev za prometne in transportne zagate velikih urbanih središč, med katere sodi seveda tudi Ljubljana. In tako s tem v povezavi s skrbjo za čistejše okolje, kot pri reševanju preobremenjenih sistemov javnega prometa in zmanjševanju števila avtomobilov na ulicah. In poglejmo, kaj o tem pravi obstoječi zakon. Zakon o pravilih cestnega prometa v tretji točki med tako imenovana posebna prevozna sredstva šteje tista prevozna sredstva, ki niso opredeljena v Zakonu o motornih vozilih, a je z njihovo uporabo moč doseči hitrost, ki presega hitrost gibanja pešcev. Med slednja štejemo tudi električne skiroje. In tovrstna sredstva se v skladu s sedemindevetdesetim členom, citiram: "uporabljajo le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in na območjih umirjenega prometa, odvisno od njegove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se pešci lahko gibljejo." Torej, če povzamem - na odsekih, kjer kolesarske poti niso zgrajene ali določene, je tako uporaba električnih skirojev prepovedana, prav tako pa je prepovedana uporaba le-teh v cestnem prometu in se v skladu s sedmim odstavkom tega sedemindevetdesetega člena z globo petsto evrov kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki je ravnal v nasprotju s prej povedanim. In če smo torej povsem natančni, je uporaba električnih skirojev za slovenske uporabnike bolj ali imam v celoti prepovedana. Tako me, spoštovana gospa ministrica, zanima, ali bi bilo smiselno poenotiti in zdi se mi, da je mogoče za to res pravi čas, predpise uporabe električnih skirojev v cestnem prometu s predpisi, ki veljajo za kolesarje, torej tudi varno, skladno s tem štiriintridesetim členom, in sicer glede obvezne uporabe zaščitne čelade, recimo vsaj do osemnajstega leta starosti. Prav tako me zanima tudi, kdaj lahko pričakujemo prvi osnutek predloga novele Zakona o cestnem prometu, ki bo anomalijo tudi odpravil. Hvala lepa.